15 Ses performances économiques lui ont valu le qualificatif d'atelier du monde, tandis que les États Unis assument, depuis plusieurs décennies, le rôle de consommateur de dernier ressort. La Chine produit et vend, stimulant la consommation américaine du fait qu'elle fournit aux États Unis, parallèlement aux produits vendus, des crédits à la consommation. La Chine, qui encourage de ce fait la consommation américaine plus que la sienne, se voit ainsi confrontée à des sollicitations de la part du reste du monde. L'interdépendance stratégique entre les États Unis et la Chine est telle que tout changement sensible dans ce curieux partenariat ne toucherait pas, de manière décisive, que ces deux pays. Quant aux relations UE Chine, elles sont certes essentielles, mais leurs convergences d'intérêts dans les domaines importants sont moins évidentes. Aussi longtemps que la Chine et les USA ont intérêt à voir les exportations européennes limitées par un euro très fort, nous sommes en situation de faiblesse. Ajoutons que, depuis que la Chine est membre du Conseil de sécurité des Nations unies avec droit de veto, elle est également devenue une référence incontournable dans le domaine des relations internationales. Ce pays, qui est devenu, depuis l'année en cours, la deuxième puissance militaire du monde, nous interpelle à plus d'un titre. La stabilité passe désormais aussi par la Chine.